Metto ai voti per appello nominale la proposta del gruppo GUE NGL di rinviare la discussione e la votazione sulla relazione dell'on. Mato sulla conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.